Señor Presidente, estamos en un debate histórico. Por primera vez, el Parlamento ejerce los poderes de codecisión que el Tratado de Lisboa le reconoce en el ámbito de la pesca. Y tiene especial significación para quienes, como yo, viven en una comunidad pesquera o para quienes aprecian que se haya realizado bajo Presidencia española. La participación plena de los representantes directos de los ciudadanos en el proceso legislativo fortalece la vida democrática en la Unión y acrecienta la legitimidad, la calidad, la eficacia y la política pesquera europea. Este procedimiento legislativo afecta al atún rojo, especie cuya situación biológica es motivo de preocupación porque está en riesgo de extinción y, por lo tanto, merece una atención prioritaria. La CICAA es la organización regional responsable de la ordenación de la pesquería. Sus medidas, basadas en informes científicos sobre el estado de los recursos, deben contribuir a su recuperación y sostenibilidad. Las disposiciones que hoy adoptamos incorporan sus recomendaciones sobre la documentación de capturas. Éste es un elemento esencial para la protección y gestión de recursos, para su efectividad. Garantizar la trazabilidad desde la captura hasta el último escalón del proceso comercializador es indispensable para combatir la pesca y el comercio ilegales y, consiguientemente, para promover la pesca sostenible y el comercio responsable. Su aplicación va a posibilitar un control mejor y más estricto por parte de la Unión Europea. Los compromisos internacionales han sido incorporados con plena fidelidad, sin cambios que los desvirtúen. Además, para permitir una acogida dinámica de futuras adaptaciones, se han utilizado las nuevas posibilidades del Tratado de Lisboa de delegar a la Comisión poderes para instrumentar las nuevas medidas de conservación. Por todo ello, me encuentro satisfecho con el resultado. Felicito al ponente, señor Romeva, y a los demás miembros con los que he cofirmado el texto que hoy se someterá a votación.